We hebben het hier over de verbetering van de man vrouw verhouding bij niet uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen.

Voorzitter, dat soeverein genomen initiatieven van sommige lidstaten om de man vrouw verhouding te verbeteren onderling afwijken en dat er lidstaten zijn die zich hier helemaal niet mee bezighouden, ziet de Commissie als een verstoring van de interne markt.

Zij wil dat minimaal 40 procent van de niet uitvoerende bestuursleden van het vrouwelijk geslacht is, en dat overal in de Europese Unie. Voorzitter, ik zeg u, ten eerste het voortrekken van vrouwen ofwel positieve discriminatie is in strijd met het gelijkheidsprincipe neergelegd in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Ten tweede bij selecties en sollicitaties moet het niet gaan om het geslacht, maar slechts om de kwaliteiten en competenties van de individuen. Ten derde niet het ontbreken van vrouwenquota, maar juist het hanteren van vrouwenquota is eerder schadelijk voor de economie en de interne markt. In Noorwegen waar in 2003 een vrouwenquotum werd ingevoerd, hebben bedrijven een waardedaling ondergaan. Ten vierde vrouwen die de top echt willen bereiken, doen dat op eigen wil en kracht.